Pourquoi faut il réguler les échanges? Parce que cela signifie perte de savoir faire, chômage, délocalisation et perte de souveraineté.

Elle n'applique pas la réciprocité, elle n'a pas levé les droits de douane, treize en moyenne trois pour l'Europe, treize pour l'Europe, trois dans l'autre sens.

Donc, retrouvons un équilibre, cela est nécessaire pour le commerce mondial.